frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer átján nítján hundruð níutíu og sjö um endurskoðendur frumvarp þetta er lagt fram samhliða frumvarpi til breytinga á lögum um ársreikninga frumvarpið miðar að því að innleiða hér á landi áttunda félagatilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og sex fjörutíu og þrjú e b frá sautjándu maí tvö þúsund og sex um lögboðna endurskoðun ársreikninga og samstæðureikninga einn helsti tilgangur tilskipunarinnar er að tryggja með betri hætti en áður að fjárfestar og aðrir hagsmunaaðilar geti reitt sig á störf endurskoðenda og að koma í veg fyrir fjármálamisferli innan evrópusambandsins frumvarpið byggist í meginatriðum á tilskipuninni en auk hennar var við samningu frumvarpsins höfð hliðsjón af núgildandi löggjöf og norrænum rétti á sviði endurskoðunar innleiðing tilskipunarinnar hefur kallað á umfangsmikla endurskoðun núgildandi laga og reglna um endurskoðendur en lög númer átján nítján hundruð níutíu og sjö um endurskoðendur hafa nánast staðið óbreytt frá því þau tóku gildi fyrsta júlí árið nítján hundruð níutíu og sjö í frumvarpinu felast töluverðar breytingar á núgildandi lögum og reglum um endurskoðendur en frumvarpið tekur til endurskoðenda og starfa þeirra með frumvarpinu er leitast við að skýra skyldur endurskoðenda reyna eftir fremsta megni að tryggja óhæði þeirra og bæta eftirlit með endurskoðendum og störfum þeirra í samræmi við framangreinda tilskipun er með frumvarpinu ráðgert að öll endurskoðun hér á landi fari fram í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla sem gefnir verða út af framkvæmdastjórn evrópusambandsins með frumvarpinu er lagt til að tekin verði upp skylduaðild endurskoðenda að félagi löggiltra endurskoðenda þar sem verkefni félagsins ná til allra endurskoðenda og lögbundið hlutverk félagsins verður aukið er talið nauðsynlegt að þeim sé gert skylt að vera félagar í félagi löggiltra endurskoðenda félagið skal setja siðareglur að fenginni staðfestingu ráðherra sem öllum endurskoðendum er skylt að fylgja nái frumvarpið fram að ganga gegnir félag löggiltra endurskoðenda jafnframt eftirlitshlutverki varðandi skráningu endurskoðenda og endurskoðunarfyrirtækja endurmenntun og reglulegt gæðaeftirlit og að endurskoðandi uppfylli skilyrði til löggildingar í frumvarpinu er einnig að finna ítarlegri kröfur til endurmenntunar endurskoðenda og eru þær sambærilegar því sem tíðkast í nágrannaríkjum okkar enn fremur er lagt til að allir endurskoðendur sæti reglubundnu gæðaeftirliti og gerðar eru auknar kröfur um óhæði endurskoðenda sérstaklega gagnvart tilteknum lögaðilum sem taldir eru mikilvægir frá sjónarhóli almannahagsmuna hlutverk endurskoðendaráðs verður einnig aukið en hlutverk þess verður að hafa eftirlit með því að endurskoðendur og endurskoðunarfyrirtæki ræki störf sín í samræmi við ákvæði laga siðareglur félags löggiltra endurskoðenda og aðrar reglur sem taka til starfa endurskoðenda til að standa straum af kostnaði við störf endurskoðendaráðs er lagt til að sérhver endurskoðandi greiði í ríkissjóð árlegt gjald að fjárhæð fimmtíu þúsund krónur innleiðing tilskipunarinnar kallar jafnframt á breytingar á lögum um ársreikninga og því er samhliða frumvarpinu lagt fram frumvarp til breytinga á lögum um ársreikninga með síðari breytingum

lögum er áætlað að afkoma ríkissjóðs verði óbreytt frú forseti ég legg til að frumvarpi þessu verði vísað til háttvirtrar efnahags og skattanefndar og til annarrar umræðu að lokinni þessari umræðu